Madame la Présidente, l'espace Schengen de libre circulation est une des plus grandes avancées de l'Union européenne. Cette phrase, qui témoigne de la fierté des progrès réalisés, résonne aussi comme une banalité à laquelle on se serait presque habitué. Mais il nous faut atterrir et se pincer pour croire que c'est encore vrai et que cela fait encore la force de l'Union européenne dans le monde.

des contrôles harmonisés aux frontières extérieures en contrepartie de la liberté de circuler à l'intérieur de l'espace ainsi créé. Je parle au présent, mais beaucoup de choses ont changé depuis quelques années. C'est parce que nous ne nous résignons pas à cette lente dégradation que le Parlement européen affirme dans ce premier rapport annuel son attachement à l'espace Schengen et à la libre circulation. Il souligne les failles dans la mise en œuvre des politiques de l'espace Schengen et il émet des recommandations. La plus importante d'entre elles est partagée par la grande majorité du Parlement. Alors que plusieurs États membres ont rétabli les contrôles à leurs frontières nationales, parfois depuis plus de deux ans, et bien que ces contrôles soient autorisés par les règles du code frontières Schengen, ils sont contraires à l'esprit de la libre circulation. Ils doivent donc être limités dans le temps et justifiés, par exemple, en raison de risques sécuritaires. Or, alors que des législations pour renforcer la sécurité à nos frontières extérieures s'empilent réforme de Frontex, vérification systématique des Européens et des ressortissants de pays tiers, nouvelles bases de données la contrepartie de Schengen n'existe plus et plusieurs États membres continuent à mener ces contrôles à leurs frontières nationales, parfois en contravention avec les règles. Nous dénonçons ce non respect des règles communes. En tant que rapporteure fictive pour les socialistes et démocrates sur ce texte, j'ai voulu insister aussi pour que d'autres recommandations y figurent, car l'espace Schengen interagit avec d'autres politiques communes, notamment la gestion des flux migratoires. Je m'astreins à ne citer que deux exemples. L'accueil des personnes qui tentent de rejoindre l'espace Schengen.

Il faut augmenter les opérations de recherche et de sauvetage en mer avec Frontex, qui est tenu de participer pleinement à ces opérations, et les États membres peuvent s'accorder sur un système d'asile européen solide, des voies d'accès légales à l'Union et un accueil solidaire et partagé des demandeurs d'asile entre les États membres. Au moment où les négociations sur l'asile sont bloquées au Conseil, nous, nous voulons une politique courageuse et progressiste pour aider à renforcer la gestion de l'accueil aux frontières extérieures et la stabilité de l'espace Schengen.